borist hefur eftirfarandi tilkynning um skipan embættismanns fastanefndar sigmundur ernir rúnarsson var kjörinn varaformaður samgöngunefndar á fundi nefndarinnar í morgun tíunda nóvember